ktorý by vylúčil inštitút predaja, pri ktorom výrobca a dodávateľ po uskutočnení transakcie strácajú dosah na ďalšie použitie tohto tovaru. Ak by sme pod záštitou Organizácie spojených národov dokázali presadiť prijatie filozofie, keď výrobca a jeho distribútor bude mať počas celého obdobia životnosti najmä ťažkých zbraní a zbraňových systémov dosah na ich využívanie prostredníctvom výhradného servisu a výhradného dodávania spotrebného materiálu a zbrane a zbraňové systémy by sa nestali vlastníctvom konečného užívateľa, ale boli by len v držbe na základe nájmu, možno by sa nám podarilo vytvoriť efektívnejší systém na kontroly využívania zbraní a zbraňových systémov.